Mă refer chiar la una dintre prioritățile politice ale programului, și anume continuarea extinderii spațiului Schengen. Documentul cere Consiliului ca, în condițiile îndeplinirii cerințelor privind aplicarea acquis ului Schengen, să se adopte măsuri pentru a permite eliminarea controalelor la frontiere, iar, după cum se știe, atât România, cât și Bulgaria au îndeplinit criteriile de mai mult timp, fapt confirmat atât de Comisie, cât și de Parlamentul European. Deci dacă dorim ca Programul de la Stockholm să fie un succes, cred că trebuie îndeplinită prioritatea politică referitoare la extinderea Schengen.